Importanța strategică a regiunii Mării Negre este incontestabilă, în plan politic, economic, energetic, comercial, ecologic, cultural, din punct de vedere al securității transporturilor, politicii de vecinătate și relațiilor externe.

Ea trebuie să vizeze în primul rând creșterea stabilității și securității, punând accentul pe soluționarea conflictelor înghețate, dar și să folosească potențialul economic al zonei, încurajând în special realizarea proiectelor majore în domeniul energiei. România susține o politică activă și cuprinzătoare pentru Marea Neagră, completând strategia UE pentru regiunea Dunării. Aflată în faza de implementare, aceasta din urmă demonstrează cu succes importanța unui cadru concret de cooperare. De aceea, domnule comisar Füle, solicit Comisiei să prezinte cât mai curând proiectul strategiei Mării Negre.